Noile reguli definesc într un mod clar responsabilitatea politică a celor două instituții și consolidează competențele Parlamentului European, cele pe care le a câștigat recent în procesul de luare a deciziilor. În baza principiului egalității de tratament, Parlamentul va dispune de aceleași drepturi ca și Consiliul în ceea ce privește accesul la documentele cu caracter legislativ sau bugetar. De asemenea, rolul vizibil pe care l va juca Parlamentul în redactarea programului anual de lucru al UE întărește participarea cetățenilor la stabilirea priorităților politicilor europene.